Monsieur le Président, Monsieur Venizelos, vous avez bien parlé et vous avez parlé en diplomate. Je le serai probablement moins, parce que je me souviens que du temps du président Morsi, des ONG me disaient Pourquoi restez vous silencieuse devant les dérives que vous voyez?

Je pense qu'aujourd'hui, la fracture qu'il y a dans le peuple égyptien et vous savez que les fractures fratricides dans les peuples sont les plus longues à se réduire est extrêmement inquiétante.